ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum breytingarnar eru í fyrsta lagi gerðar í þeim tilgangi að veita ráðherra heimild til að fela veðurstofu íslands að gera úttekt á hættu á ofanflóðum það er snjóflóðum og skriðuföllum í dreifbýli á þeim stöðum þar sem slík flóð hafa fallið á byggð eða nærri henni eða hætta er talin á slíku ástæða breytingarinnar er einkum sú að í lögunum er ekki fyrir hendi heimild til að ofanflóðasjóður greiði kostnað fyrir mat á hættu vegna ofanflóða í dreifbýli enda var með lagasetningu og eflingu ofanflóðasjóðs í kjölfar snjóflóðanna í súðavík og á flateyri nítján hundruð níutíu og fimm fyrst og fremst litið til þess vanda sem við blasti í þéttri byggð sveitarfélaga sem bjuggu við ofanflóðahættu á þeim tíma sem liðinn er hefur veðurstofa íslands öðlast mikla reynslu í gerð hættumats og því þykir rétt að fela henni að meta gróflega hættu á ofanflóðum á byggð í dreifbýli og afla þannig gagna sem sveitarstjórnir gætu nýtt við almannavarnastörf innan sinna sveitarfélaga hér er hins vegar ekki frekar en með hættumat í þéttbýli gert ráð fyrir að ofanflóðasjóður greiði fyrir gerð hættumats á nýjum byggingasvæðum í dreifbýli heldur munu sveitarfélögin og framkvæmdaraðilar verða að standa undir þeim kostnaði eins og verið hefur frá því kröfur um hættumat á nýjum byggingasvæðum komu fram í lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum lögum númer fjörutíu og níu nítján hundruð níutíu og sjö veðurstofan telur mögulegt að vinna verkið á tveimur árum og er því gert ráð fyrir verði frumvarpið samþykkt hér á hinu háa alþingi að vinna þetta verk á árunum tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu gengið er út frá því að úttekt þessi verði einfaldari í sniðum en hættumat í þéttbýli og lagt er til að ofanflóðasjóður greiði kostnað þann er af kann að hljótast líkt og á við um framkvæmd hættumats í þéttbýli ekki er gert ráð fyrir að heimildin nái til frístundabyggðar hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni fyrstu umræðu